Als leidenschaftlicher Föderalist sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene freue ich mich, dass der Irak in Richtung Bundesstaat steuert.

Zum einen ist er weder Zentralismus, als der er ständig diffamiert wird, noch ist er Separatismus, sondern er ist ein vernünftiges System der Kompetenzverteilung, in dem auf jeder Ebene das angesiedelt ist, was die jeweilige Ebene am besten erledigen kann. Nur durch diese Einheit in Vielfalt wird der Irak Zukunft haben und nicht zerfallen.

Das Zweite ist Ich danke dem Kollegen Mauro für die großartige Art und Weise, in der er sich für die Minderheiten und die Religionsgemeinschaften im Irak in ihrer Vielfalt einsetzt, insbesondere auch für die Christen.